hæstvirtur forseti ég þakka fyrir þessa umræðu og þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra um leið og ég óska honum til hamingju með embættið ég þakka honum fyrir skýrsluna en vil þó láta það koma fram hæstvirtur forseti að mér finnst að hæstvirtur ráðherra hefði kannski getað nýtt tíma sinn betur

framtíðar en hann fær tækifæri aftur síðar í þessari umræðu til að fara frekar ofan í það staðreyndin er sú að við erum í miklum erfiðleikum íslendingar það vita allir og við erum svartsýn og smeyk við ástandið og hvernig okkur tekst að vinna okkur út úr því en við megum ekki gleyma því í allri þeirri neikvæðu umræðu sem á sér stað að við erum búin að byggja hér upp glæsilegt heilbrigðiskerfi sem þjónar þegnunum býsna vel og kannski má segja mjög vel miðað við þau orð sem voru höfð uppi hér áðan til dæmis af háttvirtum þingmanni kristni h gunnarssyni að staðan sé öfundsverð

fórum með heilbrigðismálin þá fannst mér kannski ekki alltaf að hann væri alveg sannfærður um að mál væru í réttum farvegi engu að síður hefur hann þessi orð uppi nú og er ég ánægð með að heyra það það sem ég er að fara hæstvirtur forseti er það að við erum með gott kerfi og fullkomið þegar það er borið saman við kerfi annarra þjóða en engu að síður komumst við ekki hjá því núna að taka þannig á málum að það verði sparað í kerfinu það er aldrei auðvelt að spara í heilbrigðismálum og það verður heldur ekki núna vegna þess hvernig pólitíkin liggur og vegna þess að það má segja að fjórir stærstu flokkarnir hér á alþingi hafi allir komið að heilbrigðismálum á síðustu tæpum tveimur árum

nokkuð samstaða um það hvernig eigi að fara í þessi mál það er enginn alveg saklaus af ástandinu eins og það er og það eru allir að einhverju leyti ábyrgir fyrir því sem er fram undan ég bið um meiri samvinnu við það að leysa þessi mál sem þarf að taka á og vil meina og trúi því að hæstvirtur heilbrigðisráðherra vilji slíkt samstarf og óski eftir því af því að hér kom fram áðan hjá háttvirtum þingmanni ellert schram að þetta mál snúist ekki um flokkspólitík heilbrigðismálin gera þau það vissulega að nokkru leyti það er til dæmis pólitískt mál hversu langt við viljum ganga í sambandi við einkarekstur í heilbrigðiskerfinu það er mál sem við erum búin að takast mjög mikið á um hér á háttvirtu alþingi ég heyrði að háttvirtur þingmaður ásta möller sagði að rekstrarform skipti ekki máli ég upplifði þá umræðu um sjúkratryggingar hér í þessum sal þannig að rekstrarformið skipti heilmiklu máli og þar greinir okkur svolítið á það er hversu langt eigi að ganga í sambandi við einkareksturinn

aðstæðurnar ég vil spyrja um tilvísunarkerfi háttvirtur formaður heilbrigðisnefndar nefndi það fyrirkomulag er eitthvað slíkt á döfinni ég er jákvæð gagnvart því svo vil ég spyrja um greiðsluþátttökukerfið sem ég tel að við hefðum átt að halda áfram með þó að skipt hafi verið um ríkisstjórn